Monsieur le Président, la fameuse crise des réfugiés qui a débuté en 2015 n'a définitivement rien d'une crise. L'afflux massif de migrants sur le continent européen, en plus d'être continu, est devenu une véritable submersion.

Sans compter la voie d'accès par la frontière continentale avec la Turquie, où le franchissement du modeste fleuve Évros suffit à démontrer l'inefficacité totale de Frontex et l'obsolescence de l'accord de 2016 avec la Turquie. Nous pouvons discuter et nous indigner sans fin des conditions dans lesquelles vivent migrants et clandestins, mais c'est traiter les effets du problème au lieu d'en résoudre les causes. Sont responsables de ces drames tous ceux qui, par leurs actes politiques ou par leurs discours, incitent la terre entière à gagner les rivages de l'Europe. éviteront au contraire ces drames tous ceux qui feront le choix d'une politique de dissuasion humaniste, tant par les moyens mis en place aux frontières que par la coupure de l'ensemble des pompes aspirantes dans les pays respectifs.

Les droits de l'homme affirment que toute personne peut quitter son pays si elle fait l'objet de persécutions, mais ce principe ne doit et ne devra jamais justifier que la vie, le foyer et les pays d'autres hommes soit bouleversés en retour.